Wir debattieren heute einen Vorschlag von Ihnen, Herr Kommissar, der dem Ansehen der Europäischen Union großen Schaden zufügen kann und wird. Während unsere Partner noch mit der Kommission am Verhandlungstisch sitzen, wollen Sie ihnen die Pistole auf die Brust setzen und sie mit der Drohung zur Zustimmung zwingen, sie sonst vom Europäischen Markt faktisch auszuschließen. Durch ihr Vorgehen würde die Europäische Union als Verhandlungspartner vollkommen diskreditiert.

Der Entwicklungsausschuss, ausgerüstet mit anerkennenswert ausgezeichneten Sensoren für Stimmungen in den afrikanischen Partnerländern, hat dies erkannt und daher den Vorschlag der Kommission in der Stellungnahme meiner Kollegin und Fraktionsvorsitzenden Gabi Zimmer komplett zurückgewiesen. Meine Fraktion unterstützt diese Position vehement, gerade auch unter Handelsaspekten. Ich appelliere an alle Abgeordneten dieses Hauses, auch an die Kolleginnen und Kollegen des Handelsausschusses, sich diese entwicklungspolitische Sichtweise zu eigen zu machen und nicht Jahrzehnte der engen Zusammenarbeit durch die kurzsichtige Alleinbestimmung des Handelskommissars zu gefährden. Die Abstimmung wird namentlich sein. Herr Kommissar De Gucht, Ihre Verordnung hätte Sprengkraft für die Ostafrikanische Gemeinschaft. Sie würden Kenia von den anderen Mitgliedstaaten isolieren oder Sie riskieren, dass sich diese Ländergemeinschaft von Europa als wichtigstem Partner verabschiedet. Es gibt einige Handelsnationen auf der Welt, die sich über diese Gelegenheit freuen würden. Ihr Vorwurf an die Afrikaner ist ungerecht. Sie wollen die Verzögerung bestrafen, die Sie selbst verursacht haben. Warum beharrt die Kommission beispielsweise darauf, Exportsteuern abzuschaffen? Namibia erhebt solche Steuern nur auf reine Rohstoffexporte. Erfolgt eine erste Verarbeitung in Namibia selbst, fallen keine Steuern an. Ich nenne das kluge und legitime Wirtschaftspolitik und industriepolitische Weichenstellung, völlig im Einklang mit den Zielen der EU Entwicklungspolitik. Herr Kommissar, Sie handeln damit kurzsichtig und gegen die mittel und langfristigen Interessen und die Ausweitung der Handelsbeziehungen Europas. Ich fordere Sie auf, diesen Vorschlag zurückzuziehen.